Ce garanții există că investițiile necesare ecoeficientizării industriei europene vor fi realizate, indiferent de prețul tonei de dioxid de carbon, care a scăzut din 2008 de la 20 de euro pe tonă la aproximativ 4 euro pe tonă în

Comisia a încercat și prin directiva privind taxarea energiei să stabilească un preț arbitrar al tonei de dioxid de carbon la 30 de euro. Industria europeană are nevoie de investiții masive în retehnologizare pentru a deveni ecoeficientă și a păstra locurile de muncă pe teritoriul Uniunii.